Domnule președinte, domnule comisar, doamnă O'Reilly, ca raportor din umbră al acestui raport, pot să vă spun că este o ușurință să lucrez pe un raport de activitate a unei persoane atunci când persoana respectivă este foarte activă și foarte profesionistă în ceea ce face. Ca raportor din umbră din partea SD al activității doamnei O'Reilly în 2018, am fost impresionat de profesionalismul, curajul și dedicația dânsei în a apăra interesele cetățenilor Uniunii Europene în raport cu diverse instituții, lucru dovedit și de faptul că a fost realeasă în această poziție. Transparența, responsabilizarea oficialilor europeni, accesul la informații și documente au fost câteva domenii în care doamna O'Reilly a fost foarte activă și în care a venit cu soluții adecvate. În acest sens, doamna O'Reilly a venit cu propuneri concrete privind asigurarea unui grad cât mai înalt de transparență la nivelul tuturor instituțiilor europene. Transparența este un element fundamental al statului de drept și solicit noii Comisii Europene să țină cont de propunerile doamnei O'Reilly în acest sens. În activitatea din 2018, doamna O'Reilly a dovedit curaj și determinare în a ține piept stabilimentului, scoțând la lumină faptul că la nivelul cel mai înalt al Comisiei Juncker au fost încălcate flagrant regulile și procedurile în numirea fostului Secretar General al Comisiei Europene, domnul Martin Selmayr. După legea din România, ca o paranteză, o asemenea faptă ar fi fost catalogată ca o faptă de corupție, iar cei vinovați ar fi fost trimiși în judecată, cel puțin pentru abuz în serviciu și conflict de interese. Este lipsit de credibilitate, și mă bucur că avem un comisar astăzi de față la această dezbatere, ca diverși oficiali de la nivelul Comisiei Europene să țină lecții sau să facă morală statelor membre despre domnia legii și lupta anticorupție, când ei înșiși sfidează regulile, așa cum a făcut Comisia Juncker. O încurajez pe doamna O'Reilly să fie la fel de curajoasă și dedicată în tot ceea ce face, pentru a apăra interesele cetățenilor Uniunii Europene, iar din partea noastră, atât ca membri ai Comisiei PETI, cât și ca eurodeputați, o asigurăm de întregul nostru sprijin.